Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący!

rozwiązanie sporu dotyczącego głosowania w ukraińskim parlamencie za kolegę, nadal słyszymy o działaniach, które z demokracją mają niewiele wspólnego, jak chociażby pozbawienie mandatu deputowanego Własenki. Dochodzą do nas także słuchy o możliwości zawarcia porozumień dotyczących ukraińskiego systemu przesyłu gazu czy unii celnej. Te wydarzenia pokazują również, że my jako Unia Europejska powinniśmy uderzyć się w piersi. Nie jesteśmy bowiem aktywni gospodarczo, dopuszczamy, że Ukraina patrzy w kierunku wschodnim, tym samym ryzykujemy kolejne kryzysy energetyczne. To, co moim zdaniem może pomóc integracji Ukrainy z Unią Europejską, to nie tylko europejskie standardy demokratyczne, ale również bliższa współpraca gospodarcza z Unią Europejską, pomoc w budowie społeczeństwa obywatelskiego czy ułatwienia wizowe.